hæstvirtur forseti það er ýmislegt athyglisvert sem hefur komið fram við þessa umræðu meðal annars það sem fram kom hjá háttvirtum þingmanni guðlaugi þór þórðarsyni þar sem hann er að segja að það hafi verið gerð mistök þegar lánin voru færð úr gömlu bönkunum yfir í nýju þá veltir maður fyrir sér hvað háttvirtur þingmaður er að fara vegna þess að yfirfærslan var unnin í samræmi við neyðarlögin sem sjálfstæðismenn í samvinnu við samfylkinguna stóðu að og eignirnar voru færðar yfir samkvæmt lágu mati deloitte og þannig gengið eins langt og mögulegt var talið á þeim tíma til að tryggja hagsmuni hinna nýju banka á kostnað kröfuhafanna þess vegna er það furðulegt að sjálfstæðismenn leyfi sér að vera að gagnrýna hvernig staðið var að þessari yfirfærslu ég vil líka segja það virðulegi forseti að mér finnst það afar ósmekklegt sem hér hefur komið fram til dæmis frá þingmönnum hreyfingarinnar að vera með þar aðdróttanir eins og þeir voru með í garð hagfræðistofnunar háskólans og reyndar líka ríkisstjórnarinnar en látum það vera og halda því hér fram fullum fetum að ríkið stóli á að fá þær niðurstöður sem þeir vilja hjá hagfræðistofnun háskólans þetta er mjög ósmekklegt að setja þetta fram og ræða þetta hér með þessum hætti enda stendur þetta ekki steinn yfir steini í þessu ég fór yfir það í inngangi í minni ræðu hvernig að þessu var staðið eins faglega og hægt er og með aðstoð þeirra sem þurfa að koma að þessu máli eins og fjármálaeftirlitsins og seðlabankans mér finnst það verst að það standi eftir þessa umræðu að menn eru enn að draga í efa það svigrúm sem er til afskrifta í bönkunum meðan menn eru enn að draga það í efa komast menn ekkert úr sporunum og ná ekki samstöðu um það hvað raunverulega er hægt að gera án þess að vera að draga einhverjar kanínur upp úr hatti eitthvað sem er óframkvæmanlegt og kalla hér til dæmis eftir peningaprentun þetta finnst mér alveg óboðlegur málflutningur stjórnarliðar eru fullkomlega til í það að setjast yfir það með stjórnarandstöðunni hvað er hægt að gera ef menn koma sér niður á raunverulegar aðgerðir sem ekki bitna á skattgreiðendum eða

tölum við yfir tómum sal einum framsóknarmanni og einum vinstri grænum og einum samfylkingarmanni þetta er nú allt og sumt og einum hér í hliðarherbergi

þau hafa lækkað verulega þegar þau voru um mitt ár tvö þúsund og tíu þau voru þrjátíu og fjögur prósent hjá einstaklingum þar sem lán voru í verulegum vanskilum en eru komin niður í tuttugu prósent núna samkvæmt nýjustu tölum frá fjármálaeftirlitinu athugum það þegar menn eru að tala um tuttugu og sex þúsund manns séu í vandræðum og hafi verið sextán þúsund gengum við bara í gegnum það að gengið hrundi hér um fjörutíu prósent verðbólgan var átján prósent kaupmáttur hrundi lánin hækkuðu verulega auðvitað kemur það fram í auknum vanskilum en við erum að ná árangri þessar tölur sýna það ásamt því sem hagfræðingurinn danski sagði að ísland heimsmeistari er heimsmeistari já heimsmeistari skal endurtaka það eins oft og þurfa þykir fyrir háttvirtum þingmanni vigdísi hauksdóttur er heimsmeistari í að færa niður skuldir heimilanna og við ætlum að gera enn betur við ætlum að gera enn betur og ég fór yfir það í mínu máli hér áðan en hættum öllum þessum hókus pókus aðferðum og það að hér sé hægt að prenta peninga og skapa hér væntingar úti í samfélagi sem við vitum hér inni að ekki er hægt að standa við